Señor Presidente, tal y como ya han planteado algunos colegas en este debate, lamento que el Grupo de los Verdes Alianza Libre Europea aproveche esta ocasión para presentar una enmienda, cuyo rechazo recomiendo a los demás Grupos.

Después del trabajo de estos meses, no creo que nadie dude de mi apoyo y del de muchos miembros de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural a la gestión de la oferta por parte de las agrupaciones de productores. No crea el Consejo, a pesar de que no esté aquí, que dicho objetivo va a quedar olvidado se retomará en el ámbito de la reforma de la PAC, y esta vez con carácter más amplio que en relación con los productos de calidad. Quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer la inestimable ayuda de mi asistente, la cooperación técnica del secretariado de la Comisión, y el trabajo, el buen ambiente y la disposición de todos los ponentes alternativos de los Grupos con los que hemos podido trabajar a lo largo de este año. Quiero finalizar recordando la singularidad e importancia de nuestro sistema de indicaciones geográficas.

Un sistema que debe seguir cuidándose para mejorar su visibilidad ante el consumidor europeo y su capacidad de atraer a los productores y operadores para que el mercado recompense sus esfuerzos.